Jednak strácajú zamestnanie, tvrdo sa ich dotýkajú úsporné opatrenia vlád a navyše im hrozí, že hotovosť potrebná na posilnenie eurovalu pôjde výlučne z ich daní. Ale podieľať by sa na posilnení eurovalu mali predovšetkým hráči z finančného sektora. Pán prezident, pán predseda Komisie, to čo teraz Únia potrebuje, je koordinácia hospodárskych a sociálnych politík s cieľom obnoviť zamestnanosť a dostať sa z krízy. A tiež jednoznačný konsenzus o záchrane eura, do ktorej bude zapojený súkromný finančný sektor.